Voorzitter, de kerntaak van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken is dat het het asielbeleid van de verschillende EU lidstaten door onderzoek beter op elkaar afstemt. Maar de organisatie is juridisch en ethisch verwerpelijk te werk gegaan.

Wat ons betreft, is dit de allerlaatste kans voor het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken geen verbetering betekent geen bestaansrecht. Wij willen volledige transparantie in dit dossier en zijn daarom niet akkoord gegaan met de kwijting. Dank u wel.